Denn Hauptzweck ist der Schutz der Versorgungsschiffe des Welternährungsprogramms, die Nahrungsmittel nach Somalia liefern.

Davon ist keine einzige Tonne verlorengegangen.

In diesem Zusammenhang halte ich es für richtig, dass wir als Europäische Union dort mit dieser Mission vor Ort sind. Denn Tatsache ist doch, dass in diesem Zusammenhang die Partner, die mit der EU zusammenarbeiten eben Russland, China, Indien leichter mit der EU arbeiten als mit der NATO.